Nous ne pouvons pas accepter les coupes que le Conseil a décidé de faire dans la santé, l'emploi, la recherche ou le climat.

La solution c'est d'avancer de façon très concrète et très rapide sur les ressources propres. Le Conseil a déjà accepté la contribution plastique.

Je suis rapporteur du budget. Je l'ai déjà dit et je le répète en conscience je ne pourrai pas voter le prochain budget si nous n'obtenons pas un accord sur les 50 milliards de plus chaque année pour le climat, la santé et l'emploi grâce à la TTF. Il faut qu'on avance, il faut qu'on débloque la négociation, voilà pourquoi je vous ai écrit pour proposer une réunion spécifique sur la question de la TTF pour débloquer la négociation en 2021 et la négociation CFP. Une réunion dont l'objet serait d'avancer vraiment sur cette demande du Parlement taxer la spéculation pour avoir plus d'argent pour nos quinze priorités.

Voilà pourquoi je vous propose qu'on se remette vraiment au travail sans tarder, dès cette semaine. Revoyons nous cette semaine pour avancer et débloquer la négociation. C'est ensemble que nous construirons cette ambition et c'est ensemble que nous pourrons la financer!